Señor presidente, comisaria, hace cinco años, los socialistas nos presentábamos a las elecciones europeas exigiendo el fin de la austeridad, de las políticas de ajuste y reclamando la necesidad de impulsar la demanda, de impulsar la inversión para resolver aquella crisis. Logramos —y agradecemos— el apoyo de la Comisión, obviamente, y el resto de grupos que participaron en el lanzamiento del Plan Juncker, que ha sido fundamental para luchar, como decía, contra la crisis en los últimos años. Y yo creo que es importante reconocer el paso que en estos momentos estamos dando para crear un instrumento permanente —este nuevo Invest Europe InvestEU— que pretende mantener e impulsar la inversión en el conjunto de la Unión de manera permanente, que es importante en estos momentos donde debatimos ese posible estancamiento secular. Pero no podemos olvidar, no podemos dejar de recordar que el Plan Juncker nació para hacer una política anticíclica contra la recesión, y que Europa sigue necesitando un instrumento para hacer exactamente esa política, una política anticíclica.